Madame la Présidente, chers collègues, je voudrais d'abord commencer par féliciter la commissaire Malmström pour l'extraordinaire patience, la remarquable compétence et la disponibilité, surtout, dont elle a témoigné pour faire face, souvent, à des outrances et à des contrevérités. Car, enfin,

Bien sûr que non! Ce qui n'est pas possible aujourd'hui ne le sera pas plus demain. Nous resterons libres de renforcer encore davantage nos normes de qualité et de développer nos services publics. Est ce que nous octroyons aux multinationales un poids démesuré qui va nuire à notre système juridique? Bien sûr que non! La volonté d'établir une nouvelle cour internationale ne fait que renforcer notre capacité à faire respecter les règles à l'échelle mondiale et à en inspirer de plus sévères si nous le souhaitons.